Zahlungsfreudig unterstützt die EU laut einer Broschüre des Regionalinformationszentrums der Vereinten Nationen seit 2004 die Afrikanische Union beim Aufbau einer afrikanischen Sicherheitsarchitektur.

Diese finanzielle Unterstützung hat aber nur dann Sinn, wenn die Afrikanische Union aktiv an der Friedenssicherung in afrikanischen Krisenregionen mitarbeitet. Tatsächlich zeigt sich die Afrikanische Union allerdings nicht sehr kooperativ.